forseti ég hef fengið það ánægjulega hlutverk að vera framsögumaður menntamálanefndar í þessu máli það er vegna þeirrar tilviljunar að formaður nefndarinnar einar már sigurðarson og varaformaðurinn þuríður backman eru bæði eða voru í dag bæði veðurteppt fyrir austan og ég var því fenginn til að hlaupa í skarðið og geri það sæll og glaður í nefndráliti nefndarinnar segir þetta með leyfi forseta nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund baldur hafstað ingibjörgu b frímannsdóttur og sigurð konráðsson frá rannsóknarstofu í íslenskum fræðum og íslenskukennslu á menntavísindasviði háskóla íslands úlfar bragason frá alþjóðasviði stofnunar árna magnússonar í íslenskum fræðum þórarin eldjárn frá íslenskri málnefnd guðrúnu kvaran frá stofnun árna magnússonar í íslenskum fræðum og í íslenskri málnefnd guðjón bragason og svandísi ingimundardóttur frá sambandi íslenskra sveitarfélaga önnu kristínu sigurðardóttur og önnu s þráinsdóttur frá menntavísindasviði háskóla íslands umsagnir bárust nefndinni frá stjórn rannsóknarstofu í íslenskum fræðum og íslenskukennslu á menntavísindasviði háskóla íslands stjórn íslenskrar málnefndar háskólanum á akureyri alþjóðasviði stofnunar árna magnússonar í íslenskum fræðum orðanefnd skýrslutæknifélags íslands bandalagi sjálfstæðra leikhúsa bandalagi atvinnuleikhópa orðanefnd rafmagnsverkfræðinga málræktarsviði stofnunar árna magnússonar í íslenskum fræðum sambandi íslenskra sveitarfélaga ríkisútvarpinu menntavísindasviði háskóla íslands fagráði í íslensku og blaðamannafélagi íslands auk minnisblaða frá önnu kristínu sigurðardóttur og önnu s þráinsdóttur með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að tillögur íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu verði samþykktar sem opinber stefna í málefnum íslenskrar tungu þá er lagt til að alþingi lýsi yfir stuðningi við það meginmarkmið tillagna íslenskrar málnefndar að íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags það

þannig að íslenska verði nothæf á öllum sviðum íslensks samfélags mikilvægt er að styrkja stöðu tungunnar og tryggja að hún glatist ekki á þeim sviðum þar sem erlent mál er ríkjandi nefndin vekur athygli á því að íslensk málstefna hlýtur að vera í stöðugri þróun og mótun og áréttar að hér er um að ræða heildarstefnu en ekki ígildi laga með bindandi áhrif fram undan er því vinnuferli sem eðlilegt er að menntamálaráðherra hafi forgöngu um við verkáætlanir og samræmingu viðhorfa á einstökum sviðum þar þarf meðal annars að taka tillit til athugasemda sem nefndinni bárust um atriði sem varða íslenskukunnáttu starfsmanna á öllum stigum skólakerfisins um íslenskumenntun kennara og um sjálfstæði háskóla við skipulag náms við umfjöllun um málið í nefndinni var mjög rætt um leiðir til að styrkja lagalega stöðu íslenskrar tungu nefndin telur að það þurfi að koma skýrt fram í lögum að íslenska sé hið opinbera tungumál lýðveldisins íslands og að nauðsynlegt sé að stjórnarskrárbinda stöðu og rétt íslenskrar tungu við næstu endurskoðun á stjórnarskránni nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingu fyrri málsgrein tillögugreinarinnar orðist svo alþingi ályktar að samþykkja tillögur íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu sem opinbera stefnu í málefnum íslenskrar tungu síðan segir forseti í niðurlagi að einar k guðfinnsson og jón magnússon hafi verið fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta rita einar már sigurðarson formaður þuríður backman mörður árnason katrín júlíusdóttir höskuldur þórhallsson björk guðjónsdóttir og ragnheiður ríkharðsdóttir það er ánægjulegt að þetta mál fái einróma afgreiðslu í menntamálanefnd og ég vonast til með nefndinni að það verði einnig raunin hér á þinginu að baki liggur mikil vinna hjá íslenskri málnefnd sem útbjó það plagg sem hér er lýst stuðningi við og þetta er auðvitað mjög merkilegt þingmál því að þetta er í fyrsta sinn sem íslendingar móta sér formlega og opinbera málstefnu þótt íslensk tunga hafi verið og sé einn helsti grundvöllur þjóðernis okkar og sjálfstæðrar tilveru sem ríkis höfum við ekki sinnt henni með þessum hætti þótt hún hafi verið mjög gildur liður í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar sem fór reyndar að hluta til fram með endurreisn tungunnar með hreintungustefnunni sem er orð sem menn vilja misskilja núna því að hreintungustefnan fólst ekki aðeins í því að leiðrétta málvillur eða því um líkt heldur fólst hún í því að vissu leyti að taka það mál sem þá var til á nítjándu öld og endurgera það með vissum hætti með áhrifum frá fornmálinu en ekki síst með því að skapa nýyrði fyrir þau orð sem fjölnismenn og margir aðrir tóku að sér að gera á nítjándu öld og eiga þakkir okkar skildar ævinlega þetta hefur auðvitað verið allt fram á okkar daga mikil áhersla á íslenska tungu og þó að hún hafi að einhverju leyti látið undan síga hin síðari ár sýnist mér að þeir nýju tímar sem nú eru runnir upp að á þeim muni enn verða lögð áhersla á að efla og varðveita íslenska tungu nefndin leggur áherslu á að málstefnan sem samþykkt verður með þessari þingsályktunartillögu er ekki plagg sem á að lita gullnum stöfum á veggi eða höggva í stein heldur verkefni sem á að vera í stöðugri þróun og mótun sem stjórnvöld þjóð og menningarstofnanir eiga að hafa aðild að og hafa áhrif á á hverjum tíma og allur almenningur auðvitað líka til dæmis ef ég má koma að persónulegu áliti þykir mér skorta í málstefnuna að nokkru umfjöllun um önnur mál á íslandi en íslensku alþjóðamál ensku frönsku og þýsku um norðurlandamálin og um tungumál innflytjenda eða nýbúa hver eigi að vera staða þessara mála og hvernig íslenskan geti samrýmst þeim það er staðreynd sem við gleymum að á íslandi hafa alltaf verið töluð önnur mál en íslenska þótt íslenska sé okkar mál eins og þar stendur og sungið er það er kannski kominn tími til þess frá upphafi ég ætla ekki að rekja þá sögu hér þó að það væri skemmtilegt en menn muna að íslenskan verður auðvitað til hér sem blendingsmál norrænna manna frá ýmsum svæðum og á fyrstu öldum eða á fyrstu öld að minnsta kosti íslandssögunnar hefur íslenskan lifað hér samhliða keltnesku við þekkjum hin miklu áhrif latínu bæði fyrir siðaskipti sem mál kaþólsku kirkjunnar og eftir þau sem mál menntamanna við vitum að norsk áhrif voru hér mikil og þýsk með hansakaupmönnum við vitum að við englendinga er kennd sérstök öld í íslandssögunni og hér hefur verið töluð auðvitað einhvers konar hér hafa menn talað saman englendingar og íslendingar talað saman á einhverju máli og síðan eru auðvitað hin sterku áhrif dönsku og svo enskunnar kannski aftur núna

pólska víetnamska filippseyska og önnur mál innflytjenda þetta er auðvitað bara verkefni framtíðarinnar eins og önnur verkefni sem þarf að móta á grundvelli þessarar stefnu þetta verkefni sem kynni að koma aftur til kasta þingsins þegar fram líða stundir nefndin gengur þess ekki dulin að í framtíðinni verður auðvitað nokkur kostnaður af því að móta íslenska málstefnu og framfylgja henni og þeim verkefnum sem henni tengjast þau eru ekki rakin hér en með því að samþykkja þessa opinberu málstefnu er þingið að skuldbinda sig til þess að íhuga gaumgæfilega þær tillögur sem því berast um fé til þessara efna það þarf ekki að vera mikið miðað við þær upphæðir sem hér er talað um á hverjum degi hvort sem það er tekju lið eða skulda lið en hjá því kemst ekki sjálfstæð þjóð sem vill varðveita sína tungu og sína menningu að kosta þar nokkru til að lokum þetta virðing alþingis og orðstír hefur á undanförnum mánuðum beðið nokkurn hnekki þetta mætti kannski orða á nútaammáli þannig að ímynd alþingis sé eiginlega í graut að ég segi ekki í djúpum skít og bið forseta um leið fyrirgefningar á því orðbragði og að pr af hálfu alþingis sé eiginlega alveg fatalt ég held að samstaða alþingismanna um þetta mál um íslenska opinbera málstefnu og stuðning við íslenska tungu það heit sem alþingi vinnur að því að íslenska sé notuð á öllum sviðum íslensks samfélags kunni að verða til þess að endurreisa þessa virðingu og orðstír í einhverju og tel að þingið geti verið stolt af því þetta þing sem nú situr að samþykkja frumvarpið ég vil svo segja frá því eða skýra réttara sagt þá breytingartillögu sem nefndin leggur fram með því að hún er